virðulegur forseti mig langaði að gera hér í minni seinni ræðu ýmislegt að umtalsefni sem ég náði ekki að koma inn á hér áðan í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra kemur fram að norðurslóðir séu nýtt forgangsmál eða nýtt kjarnamál í íslenskri utanríkisþjónustu og ég er sammála því við ræddum hér aðeins fyrr í dag um rammasamningana varðandi okkar öryggismál og björgunarmál rammasamninga sem við höfum gert við norðmenn og dani ég vil sérstaklega minnast á það hér virðulegi forseti að utanríkisnefnd norska stórþingsins var hér í heimsókn um daginn og þá barst þessi rammasamningur sérstaklega í tal og maður fann fyrir mjög miklum áhuga norðmanna á þessum rammasamningi að utanríkisnefnd norska þingsins greinilega mun fylgjast mjög vel með þessu máli og styðja það í hvívetna að það verði gerður fyllri samningur að þessu leyti það er alveg ljóst að augu heims eru að færast meira upp á norðurslóðirnar á norðurheimskautið og svæðið þar í kring og ég tel að þar séu ýmis tækifæri fyrir okkur varðandi útrás á norðurslóðum það hefur komið fram að á barentssvæðinu eru um tuttugu prósent olíu og gasauðlinda heimsins og það vita allir að það er mjög mikill óstöðugleiki á olíuvinnslusvæðunum í miðausturlöndum og þess vegna renna mjög margir árum augum til olíuvinnslu hér uppi á barentshafinu varðandi framtíðina það er talið að á næstu fimmtán árum þá muni fyrirtæki á þessu sviði og þeim tengd fjárfesta á norðurslóðum það er á barentssvæðinu fyrir um það bil tvö þúsund milljarða dollara en þetta er um hundrað fjörutíu þúsund milljarðar íslenskra króna þannig að það eru alveg gífurlegar fjárfestingar framundan á svæðinu og mjög mikilvægt að það takist vel til með alla uppbyggingu á þessum svæðum sem eru þarna í grenndinni það er alveg ljóst að norðmenn hafa þessi mál mjög ofarlega á sinni dagskrá norska ríkisstjórnin skipaði nefnd nefnd ellefu ráðherra ráðherranefnd undir forustu jonas gahr störe utanríkisráðherra noregs og þessi ráðherranefnd á að skipuleggja þessi uppbyggingaráform það er nú gaman að skoða hvaða verkefni hún hefur hún á til dæmis að skoða hvernig eigi að jafna út tekjuinnstreymi frá fyrirtækjunum setja upp einhvers konar jöfnunarsjóð þannig að öll sveitarfélög á svæðinu njóti góðs af uppbyggingunni þetta auðvitað leiðir hugann að þeim málum hjá okkur við höfum rætt þetta oft í þinginu varðandi stórfyrirtæki sem eru að borga inn til sveitarfélaganna að það eru fá sveitarfélög sem njóta mjög mikils af því en norðmenn ætla sem sagt að koma upp einhverju svona útjöfnunarkerfi varðandi uppbygginguna þarna í norðri það er líka lögð mikil áhersla út frá öryggishagsmunum á svæðinu að tryggja framþróun og réttlæti varðandi framtíðina það er alveg ljóst að það er mjög mikill munur á stöðu íbúanna á þessum svæðum og ég vil aðeins nefna það því þetta er umræða sem minnir mann svolítið á umræðuna sem fór fram þegar eystrasaltsríkin urðu sjálfstæð ríki þá var lögð ofuráhersla á það af hendi norrænna ríkja og norræn ríki líta á það sem öryggismál að koma eystrasaltsríkjunum til aðstoðar við að sækja fram til að minnka velferðargjána sem var á milli eystrasaltsríkjanna annars vegar og norðurlandanna hins vegar það tókst mjög vel og allt önnur staða þar nú heldur en var en það hefur ekki tekist að gera eins vel á norðurslóðum en stendur til að reyna að bæta það ég vil nefna hér að það er mjög mikill munur á félagslegri stöðu íbúa til dæmis í norður noregi annars vegar og norður rússlandi hins vegar meðalaldur er hár í norður noregi en í norður rússlandi eru meðalaldur kvenna sjötíu og tvö ár en meðalaldur karla er einungis fimmtíu og átta ár þetta er ótrúlega lágur meðalaldur karla og morðtíðni er tuttugu sinnum meiri í norður rússlandi heldur en í norður noregi og þar eru líka sjálfsmorð tíðari þannig að það er mjög mikilvægt að bæta stöðu rússa og það er eðlilegt að líta á það sem öryggismál norðurlandaráð hefur verið að beita sér í þessu og ég get nefnt að velferðarnefnd norðurlandaráðs fór einmitt ekki fyrir löngu síðan til múrmansk sem er á kólaskaganum til að skoða við skoðuðum bæði sjúkrahús og fangelsi og það vakti mann mjög til umhugsunar hvað það væri mikilvægt að aðstoða rússa við að bæta stöðuna í sínu landi og það er eðlilegt að við lítum á það sem öryggismál en varðandi uppbygginguna á barentssvæðinu þá er alveg ljóst að það verður geysilega mikil uppbygging þar á næstu árum og ég tel að mínu mativirðulegur forseti að þetta sé nokkuð sem utanríkisþjónustan eigi að skoða sérstaklega af því ég held að að séu mikil viðskiptatækifæri fyrir okkur á þessu svæði við erum með mjög öfluga heilbrigðisþjónustu sem við getum að einhverju leyti flutt út og við erum með öflugt tæknifólk sem hefur mikil þekkingu sem þekkir til starfa á köldum svæðum þannig að ég held að það séu ýmis tækifæri fyrir okkur varðandi útrás á norðurslóðum þannig að ég vildi gjarnan beina því hér virðulegur forseti til utanríkisráðherra hæstvirtur að þetta er mál sem ég tel að við verðum að skoða sérstaklega af því það verður svo mikil uppbygging þannig að það er líka jákvætt fyrir okkur að taka þátt í þessari uppbyggingu varðandi svæðin í norðri og austri ég nefndi hér áðan eystrasaltsríkin þá vil ég líka nefna það því við vorum nú mjög innblönduð í þau mál á sínum tíma þegar þáverandi utanríkisráðherra jón baldvin hannibalsson beitti sér sérstaklega við að lýsa sjálfstæði þeirra og við vorum fyrsta ríkið sem gerðum það og maður finnur það oft þegar maður fer um í sambandi við utanríkismál að litháar eistar og lettar þeir muna vel eftir þessu og eru þakklátir

evrópusambandsins líka að verulega að ríkjunum sem koma þar austan við ég vil nefna hér sérstaklega eitt ríki sem er hvíta rússland þar er nú ekki mjög góð staða eins og við vitum í dag lúkasjenkó stýrir þar það er ekki hægt að kalla hvíta rússland lýðræðisríki eins og málum er háttað þar í dag en norðurlandaráð hefur tekið frumkvæði að því að nálgast samvinnu við hvíta rússland um daginn var haldin ráðstefna í vilníus sem er fyrsta ráðstefna sinnar tegundar þar sem norðurlandaráð tekur það frumkvæði að skipuleggja ráðstefnu með eystrasaltsríkjunum og fulltrúum frá hvíta rússlandi og hvaða fulltrúar voru þetta frá hvíta rússlandi jú þetta voru bæði fulltrúar frá lúkasjenkó frá þinginu og líka fulltrúar stjórnarandstöðunnar fulltrúar stjórnarandstöðunnar eru nú ekki margir á þingi þeir eru fangelsaðir margir hverjir einn komst nú ekki til dæmis á þessa ráðstefnu sem haldin var í vilníus af því viðkomandi var í fangelsi og þá var sendur varaformaður viðkomandi flokks þannig að þetta er nú allt svolítið með öðrum hætti heldur en hjá okkur en þessi fundur tókst með eindæmum vel þarna var verið að ræða loftslagsmál og að sjálfsögðu voru rædd líka lýðræðismál það stóð svona þeim mjög nálægt að tala um þau allir voru sammála um það sem sóttu þessa ráðstefnu við að reyna að endurtaka hana ég tel að þetta sé mjög mikilvægt

að reyna að teygja sig til austurs og byggja brýr til þessara landa sem liggja austan við eystrasaltsríkin og það sé mikið öryggismál þannig að ég vona að verði áframhald á þessum samskiptum okkar við meðal annars hvíta rússland virðulegur forseti ég vil líka hér koma aðeins inn á hoyvíkursamninginn eða vestnorrænt samstarf og það kemur fram í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að tilvitnun hefst hoyvíkursamningurinn við færeyjar er tvíhliða samningur um fríverslun og ég hef orðið þess áskynja í vestnorrænni samvinnu hversu miklu sá samningur skiptir við gleðjumst líka yfir opnun aðalræðisskrifstofu færeyja hér við austurvöll og í utanríkisráðuneytinu hefur nýr kraftur verið settur í að skoða samstarfsmöguleika við grænland tilvitnun lýkur ég vil taka undir þetta ég tel að hoyvíkursamningurinn sé mjög mikilvægur og hann var ræddur sérstaklega á þemaráðstefnu sem var haldin á húsavík núna í sumar sem vestnorræna ráðið hélt um vestur norðurlönd og fríverslun þar var hæstvirtur utanríkisráðherra til staðar á þessari þemaráðstefnu og þar kom fram virðulegur forseti í máli alequ hammond ráðherra utanríkismála grænlands að það væri viss ótti á grænlandi um að fyrirtæki þar mundu verða tekin yfir af hinum vestnorrænu löndum ekki síst íslendingum og það gæti leitt til annars konar nýlenduhlutskiptis grænlands sem nýlendu vestnorrænna viðskiptamanna þetta er svolítið sérstakt að sjá þetta og þessi orð féllu þarna í

að sá ágæti ráðherra hvatti fjármálaráðherra grænlendinga til þess að gerast aðilar að fríverslunarsamningnum sem allra fyrst hæstvirts utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir tók undir orð fjármálaráðherrans færeyska þar sem aðild mundi að öllum líkindum styrkja efnahagslífið þar í landi og gera grænland óháðara danmörku samhliða auknum viðskipta og atvinnutækifærum það kom síðar fram síðar fram á ráðstefnunni að grænlenski utanríkisráðherrann aleqa hammond óskaði eftir því að sá möguleiki yrði kannaður hvort grænland gæti tekið upp hluta af fríverslunarsamningnum en yrði undanþeginn öðrum að minnsta kosti til að byrja með og þannig aðlaga sig að breyttum aðstæðum og hún utanríkisráðherra grænlands hvatti stjórnvöld á hinum vestnorrænu löndunum til að ræða þann möguleika

hæstvirtur utanríkisráðherra geti komið inn á þetta hér í sinni seinni ræðu hvort þetta sé einhver möguleiki hvort þetta sé til skoðunar og hvort þetta sé yfirleitt hægt því það væri auðvitað mjög gaman ef grænlendingar gætu verið með í fríverslunarsamningi á þeim nótum sem hoyvíkursamningurinn er eða sem næst því ég vil einnig hér virðulegi forseti koma inn á fullveldi að í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra kemur fram að við deilum fullveldi meðal annars á sviði sameinuðu þjóðanna og ég var að kíkja á greinar sem gísli tryggvason lögmaður hefur skrifað núverandi talsmaður neytenda þar sem hann veltir fyrir sér fullveldi sérstaklega í sambandi við e e s samninginn og ég vil taka undir með hæstvirtum utanríkisráðherra sem hefur sagt að hún telji að það eigi að skoða stjórnarskrá íslands varðandi fullveldi ég tel að það sé eðlilegt að það sé gert nú stendur yfir vinna í stjórnarskrárnefnd sem við reyndar vitum ekkert nákvæmlega hvar stendur og formaðurinn hefur nú auglýst eftir leiðbeiningum í því núverandi formaður en ég vil sérstaklega taka undir það er eðlilegt að þetta sé skoðað varðandi ákvæði í stjórnarskránni um fullveldi ég vil einnig hér aðeins minnast á þessa skemmtilegu umræðu sem hefur orðið hér um kapitalismann sjálfbæra þróun og loftslagsmál af því þau orð féllu hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni á norðurlandaráðinu að mesta ógnin væri kapítalismann og það ætti að slá kapitalismann niður þetta væri ógn við sjálfbæra þróun ég deili ekki þessari skoðun ég tel reyndar að óheftur kapítalisma hann getur auðvitað gengið út í öfgar en það þarf að fá fyrirtækin með til að aðstoða okkur við að koma á sjálfbærri þróun og

kræsileg staða sósíalismans þegar maður skoðar umhverfismálin annars vegar maður getur nú bara litið til sovétríkjanna í því sambandi að þar eru alveg gríðarleg umhverfismál og þau sköpuðust þar líka af því þar var nú ekki alveg nógu mikill kapítalisma í því ríki þar var alveg algjörlega farið rangt í málin og að sjálfsögðu er það miðjustefnan sem er best í þessu þar sem blandað hagkerfi og menn nýta drifkraftinn á markaðnum með skynsömum hætti en tryggja félagsmálajöfnuð samhliða svo vil ég hér að lokum af því að minn ræðutími er búinn að taka undir þann tón sem er í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra og reyndar var kominn í tíð valgerðar sverrisdóttur háttvirts þingmanns og þáverandi utanríkisráðherra um þróunarsamvinnu og konur ég tel mjög mikilvægt að við styrkjum konur og það hefur sýnt sig í öllum rannsóknum varðandi þróunarmál að þær krónur sem fara í að styrkja starf kvenna þær skila sér betur til baka í meiri framförum heldur en þær krónur sem fara í annars konar verkefni þannig að ég styð þennan tón